Panie Przewodniczący! Wbrew temu, co mówi profesor Krasnodębski, to jest kolejny krok w kierunku budowy armii europejskiej i słusznie powiedział tutaj pan Tarrand, niech pan posłucha, co mówili posłowie Grossetête czy Riquet, to jest krok w kierunku pogłębionej integracji. Ja rozumiem, co chcą osiągnąć dzięki temu Niemcy. Niemcy po przegranej wojnie podpadły pod nadzór amerykański i próbują się za pomocą budowy armii europejskiej wymanewrować się spod tego nadzoru i odzyskać swobodę ruchów w Europie.

Koordynacja zamówień, wspólne zamówienia, wspólne badania oznaczają utratę samodzielnej zdolności operacyjnej. Jest to dla nas śmiertelne zagrożenie. Przecież już w zeszłym roku Komisja Europejska wytłumaczyła Pana rządowi, że nie jesteśmy już krajem niepodległym, bez jednego żołnierza. Co będą mogli zrobić, jeśli będą mieli armię? Po prostu sprzedajecie naszą niepodległość i pomagacie w budowie Czwartej Rzeszy Niemieckiej.